virðulegi forseti jæja þá eru byrjaðir þingfundir aftur og ég verð að segja að þingbúningurinn er ekki jafn óþægilegur og mig minnti hann er talsvert óþægilegri ekki bara vegna þess að þessi merkilega karlatíska á hinu háa alþingi hefði mann til að vera í mjög óþægilegum fötum sem í þokkabót krefjast sérmeðferðar við hverja hreinsun heldur líka á köflum hálfóþægilegt bara að vera þingmaður á meðal almennings þetta hef ég ekki bara persónulega auðvitað ekki heldur sé ég þetta á samfélagsmiðlunum ég heyri af því fólki bæði fyrir og eftir kosningar það heyrir nefnilega til algjörra undantekninga að vel sé talað um hið háa alþingi en við erum heppin virðulegi forseti það er nefnilega til skýrsla um þetta mál og það var enginn annar en hinn háæruverðugi háskóli íslands sem gaf hana út eða nánar tiltekið félagsvísindastofnun hans í þessari skýrslu kemur fram að það sem fólk vill að batni hjá okkur er að starfið sé gagnsærra að meira verði um afsagnir þingmanna í kjölfar mistaka að málþóf verði minna að háttvirtir þingmenn sýni hver öðrum meiri virðingu og síðast en ekki síst að starfið sé markvissara ég verð að viðurkenna að ég er ekki alveg með á hreinu hvað sé átt við með því að starfið verði markvissara en sjálfsagt er til greinargóð útskýring á því hvernig getur það verið virðulegi forseti að almenningur vilji að við sýnum hver öðrum meiri virðingu

undantekninga að fúkyrði heyrist úr þessari merkilegu pontu það er eins og þjóðinni sé hreinlega sama um allar þessar hefðir þessi fallegu orð og þessi fínu jakkaföt virðulegi forseti maður spyr því hvað gæti almenningur hugsanlega átt við með meiri virðingu áttatíu og níu prósent aðspurðra nefna þetta virðulegi forseti það eru næstum því allir næstum því allt fólk vill að við sýnum hvert öðru meiri virðingu er þjóðin bara svona vitlaus eða getur verið að allt þetta umstang okkar við útlit og hefðir sé í augum landsmanna yfirborðskennt þvaður sem sé ekki einu sinni ætlað að láta eitthvað gott af sér leiða heldur til að sannfæra okkur háttvirta þingmenn sjálfa um að við eigum meinta virðingu skilið nú spyr ég til að svara virðulegi forseti ég held nefnilega að ég sé búinn að finna út úr þessu ég held að almenningur vilji að við vinnum betur saman þrátt fyrir ólík sjónarmið að afraksturinn sé ekki eingöngu afleiðing sáttar eða átaka heldur stundum einhvers staðar á milli að eitthvað geti gerst á alþingi án þessara stanslausu klækjabragða þessarar þingskapaleikfimi svokallaðrar þessarar hörðu orðræðu þingmenn tínast hér upp í pontu og eru hver öðrum hneykslaðri á hátterni annarra þar á meðal sá sem hér stendur en hvað annað á háttvirtur þingmaður að gera málum er nefnilega háttað þannig hvort sem fólki líkar það betur eða verr að öll völdin eru í höndum naums meiri hluta naumur meiri hluti kjósenda greiddi atkvæði með stjórnarflokkunum tveimur en þeir hafa samt sem áður hundrað prósent valdsins hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hér fyrir kosningar að hann hefði áhyggjur af kúgun meiri hlutans yfir minni hlutanum þegar kæmi að þjóðaratkvæðagreiðslum hvergi er sú áhyggja réttmætari en hér á hinu háa alþingi

í þessari ræðu minni er að hún gerir í sjálfu sér lítið gagn vegna þess að valdakjarnar vilja halda sínum völdum til þess að dreifa valdinu þarf sá sem þau hefur að afsala sér þeim með tilheyrandi óvissu um framtíðina eða það sem verra er vissu um framtíðina hér verður því áfram blessað þingræðið eins og við öll vitum hvernig það verður stjórnarandstaðan mun senda inn frumvörp vitandi að þeim verði hafnað á þeirri einu raunverulegu forsendu að þau komi frá röngum flokkum nýliðar stjórnarmeirihlutans fá síðan eitt mál í gegn sem hluta af einhvers konar busunarferli alls samkvæmt hefðum allt samkvæmt venju allt samkvæmt þingsköpum en ekki af virðingu hæstvirtur virðulegi forseti